handhafar valds forseta íslands gjöra kunnugt að er að tilskildu samþykkis alþingis veitum forsætisráðherra umboð til þess að fresta fundum alþingis hundrað þrítugasta og þriðja löggjafarþings frá níunda desember tvö þúsund og sex eða síðar ef nauðsyn krefur til fimmtánda janúar tvö þúsund og sjö gjört í reykjavík áttundi desember tvö þúsund og sex geir h haarde sólveig pétursdóttir gunnlaugur claessen geir haarde bréf handhafavalds forseta íslands um frestun á fundum alþingis samkvæmt þessu umboði og með vísan til samþykkis alþingis lýsi ég hér með yfir því að fundum alþingis hundrað þrítugasta og þriðja löggjafarþings er frestað ég leyfi mér að óska háttvirtum alþingismönnum og starfsmönnum þingsins svo og landsmönnum öllum gleðilegra jóla og farsæls komandi árs